Sprawozdanie pana Langena dotyczy kluczowego zagadnienia jak powinien wyglądać rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w perspektywie długoterminowej. Z perspektywy grupy ECR jest w nim wiele pozytywnych elementów, przede wszystkim wezwanie do urynkowienia odnawialnych źródeł energii i,

To subwencjonowanie staje się coraz bardziej zakłócającym elementem rynku, jest coraz bardziej absurdalne i myślę, że to jest ten element, który należy podkreślić w tym sprawozdaniu. Dążenie do wspólnego rynku energii elektrycznej nie powinno jednak służyć jako pretekst do przyjęcia przez Unię odpowiedzialności za kształtowanie koszyków energetycznych poszczególnych państw. Dobór źródeł energii musi pozostać w kompetencji krajów unijnych. Niestety ten element nie został należycie zaakcentowany w sprawozdaniu przez sprawozdawcę, choć jak pan sprawozdawca wspominał, został uwzględniony. Innym, jeszcze ważniejszym problemem tego sprawozdania jest sceptyczne nastawienie sprawozdawcy do tak zwanych rynków mocy. Rynki mocy są kluczowe, jeżeli chodzi o zabezpieczenie dostaw elektryczności w poszczególnych państwach członkowskich. Ponadto rynki mocy zapewniają niezbędne wsparcie źródeł odnawialnych które jeszcze przez długi czas będą musiały być ubezpieczane przez tradycyjne formy wytwarzania energii. Rynki mocy są więc niezbędne, by zmienić sytuację, zagwarantować inwestorom stabilność i zabezpieczać dostawy.